Herr Präsident, sehr geehrte Vertreter der Kommission, Herr Bundeskanzler! Ich muss zugeben, dass ich mich in den letzten Tagen, als ich mich auf diese Debatte vorbereitet habe, sehr gefreut habe über die Entwicklung, die Sie in Ihrem Amt in Sachen Europa gemacht haben. Es hat am Anfang ja doch sehr geknirscht. Wir haben voller Verwunderung nach Österreich geschaut und freuen uns darüber, dass wir jetzt einen so starken Auftritt erleben zugunsten der gemeinsamen europäischen Lösung der schlimmsten Krise, die wir seit vielen Jahren erleben.

Eine grundsätzliche Lösung des Schuldenproblems darf nicht zu lange auf sich warten lassen, denn dadurch wird sich die Krise zu sehr verschärfen, gerade auch die soziale Krise, die Sie angesprochen haben als größte vor uns liegende Herausforderung. Sie haben in dem Interview gesagt, bevor Sie zu uns gekommen sind, dass Europa nicht zulassen darf, dass soziale Ungerechtigkeit sich verschärft.

Wenn Sie wollen, dass Europa insgesamt mehr Mittel in die Hand nimmt, um gegen diese Schieflagen anzugehen auch das betonen Sie an verschiedenen Stellen außerhalb dieser Debatte und auch hier in der Debatte dann müssen Sie sich für die Position des Europäischen Parlaments in Sachen Haushalt und Mittelfristiger Finanzrahmen ganz stark einsetzen.

Meine Fraktion findet es auch bedrohlich, dass die Kohäsionsfonds sich nicht verändern sollen und gleichzeitig ohne Änderung bei der GAP, ohne Änderung bei den Strukturfonds eine Kürzung des Haushalts angesteuert wird. Das würde bedeuten, dass alle ehrgeizigen, innovativen Projekte, sei es die Youth Guarantee seien es andere Interventionsmöglichkeiten zugunsten von sozialer Gerechtigkeit, überhaupt nicht möglich wären.

Alles das, was Sie heute gesagt haben, das schreit danach, dass Sie sich in diese Haushaltsauseinandersetzung und in die Agrarauseinandersetzung ganz stark einmischen.

Die Sicherheitsstandards Richtlinie, die Richtlinie für Haftbarkeit bei Atomunfällen ist bisher nur ein leeres Versprechen.